to pierwszy krok do trwałego usunięcia uprawnień systemu, a tym samym do podwyższenia celu redukcji emisji gazów cieplarnianych na rok 2020. Zgodnie z ustaleniami Rady i Parlamentu podwyższenie celu redukcyjnego dla Unii Europejskiej może nastąpić jedynie w sytuacji osiągnięcia globalnego porozumienia klimatycznego. Biorąc pod uwagę, że szanse na osiągnięcie takiego porozumienia na dziś są niewielkie, podwyższenie celu dla Unii Europejskiej byłoby nieuzasadnione, co więcej, taka decyzja nie powinna być arbitralną decyzją Komisji Europejskiej. Ceny energii elektrycznej w Unii Europejskiej dla odbiorców przemysłowych wzrosły w ostatniej dekadzie już o 45, pogarszając konkurencyjność globalną przemysłu europejskiego.